Ez a jelentés az intézményes politikaközi koordináció számos, régóta fennálló hiányosságára mutat rá a fejlesztéspolitika szélesebb értelemben vett területein. Megértve, hogy a fejlesztéspolitikai koherencia mint európai koncepció még jóval a menekültválság előtt született, látni kell, hogy a mostani helyzetben az Unió hatékony működésének létkérdésévé lépett elő a fejlesztési és a migrációs politika szoros összhangjának megteremtése.

Most már az Európai Külügyi Szolgálatnak valóban kiemelt feladatként kell kezelnie az EU szomszédságának stabilizálását, mégpedig a közösségi fejlesztési célokat és eszközöket a menekülthullám kezelése és megelőzése ügyének szolgálatába állítva.